Panie Przewodniczący! Od niemal dwudziestu lat Białoruś pozostaje państwem niedemokratycznym. Choć większość obywateli pragnie zmian, wciąż nie widać możliwości podjęcia poważnej transformacji ustrojowej. Represje wobec opozycji, cenzura, brutalne tłumienie demonstracji są nadal na porządku dziennym. Wszystko to implikuje brak ocieplenia relacji Mińska z Brukselą. Białoruskie władze muszą niezwłocznie rozpocząć głębokie reformy polityczne, jeśli dążą po zacieśnienia współpracy z Zachodem. Dochodzące z Mińska sygnały, świadczące o chęci zaangażowania podczas wileńskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego, należy przyjmować z umiarkowanym optymizmem. Bezwzględną podstawą pozostaje uwolnienie i rehabilitacja więźniów politycznych. Nasza strategia względem Białorusi powinna być spójna i skoordynowana. Kraj ten wciąż pozostaje w orbicie wpływów Moskwy. Potencjalne zwiększenie roli Wspólnoty we wzajemnych relacjach będzie znacznie trudniejsze, a współpraca bardziej nieprzewidywalna niż w odniesieniu do pozostałych członków Partnerstwa.